forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer þrjátíu og átta tvö þúsund og eitt um vexti og verðtryggingu flutningsmenn ásamt þeirri sem hér stendur eru lilja mósesdóttir þráinn bertelsson og þór saari fyrstu grein á eftir fjórtándu greinar laganna kemur ný grein svohljóðandi verðtryggt lánsfé skal ekki bera hærri almenna vexti en tvö prósent annarri grein lög þessi öðlast þegar gildi það væri hægt að standa hér í fleiri fleiri klukkutíma og reyndar marga daga

til handa fjölskyldum og heimilum í landinu eins og segir í greinargerð kemur það fram við útreikning vaxta af verðtryggðum lánum er samkvæmt fjórðu grein vaxtalaga miðað við að vextir skuli vera jafnháir vöxtum sem seðlabankinn ákveður með hliðsjón af lægstu vöxtum hjá lánastofnunum ef hundraðshluti þeirra eða vaxtaviðmiðun er að öðru leyti ekki tiltekin

rök fyrir verðtryggingu hafa meðal annars verið þau að með henni sé hægt að halda vöxtum lægri en ella vegna þess hve lítil áhætta lánveitandans er verðtrygging lána tryggir hagsmuni lánveitanda með þeim hætti að hann er varinn fyrir öllum sveiflum í verðlagi sá sem tekur verðtryggt lán er hins vegar með öllu óvarinn á tímum verðbólgu hækki verðlagið hækka lánin á íslandi hafa lánveitendur getað tryggt lánsfjármagnið með verðtryggingu og breytilegum vöxtum stundum meira að segja hvoru tveggja í senn það er eins og við öll hljótum að viðurkenna mikilvægt er að ná fram raunvaxtalækkun til að létta undir með skuldsettum heimilum í þágu heimilanna í landinu eins og ég sagði hér áðan er brýnt að afnema vísitölubindingu lána eins fljótt og auðið er þar til það hefur verið gert er hér lagt til úrræði til varnar lántakendum þannig að auk verðtryggingar sem leggst ofan á höfuðstól sé lánveitanda ekki heimilt að leggja vexti umfram tiltekið hámark það er tvö prósent frumvarp í þessum anda hefur verið lagt fram áður hér á alþingi og

um þetta mál hér enda tala ég hér fyrir tómum sal en vil bara segja enn og aftur hversu mikilvægt það er að þingheimur ríkisstjórn og þingheimur fari nú að taka að draga úr vægi verðtryggingar og afnema verðtryggingu í íslensku samfélagi til handa fjölskyldum og heimilum í landinu ég mælist til þess að þetta þingmál sem og önnur þau sem sem lúta að þessu afar brýna

íslands séu tekin alvarlega og tekin til efnislegrar meðferðar

þingnefndar ég hef hér ekki fleiri orð en mælist til að þetta fari til nefndar